Señora presidenta, ocho son las Resoluciones que este Parlamento ya ha emitido sobre la situación en Venezuela. Y ocho son las Resoluciones que nada han aportado para solucionar la crisis en Venezuela. Con el reconocimiento del autoproclamado Guaidó, ustedes están validando un golpe de Estado que, para desgracia del pueblo venezolano, tiene visos inevitables de terminar en una intervención militar o en una guerra civil. Hoy, en vez de marcar un perfil propio, llamando al diálogo y a la paz, como ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas, la Unión Europea ha decidido convertirse en el siervo de Trump apoyando su desquiciada política de intervencionismo y sumándose a un imprudente reconocimiento bilateral que no hace más que echar más gasolina al fuego. Y es curioso que el propio Guaidó haya prometido convocar elecciones en un plazo de seis a doce meses, cuando la Constitución de Venezuela le obligaría a hacerlo en un plazo máximo de treinta días. Aún no es presidente y ya quiere incumplir la Constitución de su país. La UE debe ser un instrumento al servicio de la paz y del diálogo, no de alimentar las guerras.